Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, me sumo a las felicitaciones a los ponentes de estos cuatro informes. Antes de referirme al informe del señor Ferreira y al informe de la señora Fraga Estévez, quiero expresar mi apoyo al informe del señor Capoulas Santos, que recomienda conceder la aprobación al Protocolo que fija las posibilidades de pesca y las contrapartidas financieras previstas en el Acuerdo de colaboración con la Unión de las Comoras, y recuerda la necesidad de que el Parlamento participe activamente en este proceso. Comparto también los aspectos fundamentales del informe de la señora Grelier sobre medidas técnicas. Pido a la Comisión que acelere la evaluación de su impacto y que dé prioridad a la elaboración de un nuevo reglamento sobre las mismas para que pueda ser adoptado cuanto antes, a ser posible antes de

Aclara su alcance, lo ajusta las necesidades reales de la política pesquera común en el marco del nuevo Tratado de Lisboa

Sin embargo, en línea con el ponente y teniendo en cuenta que una de las condiciones fundamentales para lograr una pesca sostenible es garantizar un conocimiento actualizado y preciso de la situación de las poblaciones de pesca, lamento que en el ámbito de la recopilación, la gestión y el uso de datos no se hayan podido aumentar los porcentajes de cofinanciación. El informe Fraga Estévez afecta al establecimiento de normas en materia de salud animal y seguridad alimentaria para las importaciones de determinados productos pesqueros y derivados de la pesca procedentes de Groenlandia, bien tengan su origen en Groenlandia o procedan de terceros países.

Existe un amplio consenso en aplicar a estos productos importados las normas que rigen el comercio en el interior de la Unión Europea, al que Groenlandia continúa asociada. De este modo, se va a extender el mercado único de los productos de la pesca y derivados. Es evidente que no existe un acuerdo sobre cuál debe ser la base jurídica y por eso valoramos muy positivamente la actitud de la Comisión de favorecer un acuerdo. El Parlamento sigue el informe de su Servicio Jurídico, la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en la posición que se mantiene desde la Comisión de Pesca. Esperamos que estas cuestiones se puedan solucionar, que se dé a Groenlandia la prioridad que tiene y que merece, y que se alcance un acuerdo legislativo.